Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim! Mogoče nekaj besed o motilcih delavnosti te vlade. Na začetku zelo veliko pove o delavnosti časovnica tega državnega zbora, ki bo zaključena v treh dneh in pol. Če ne bi bilo ustavne obtožbe in poslanskih vprašanj v dnevu in pol. Če še tistih proceduralnih zadev, ki so neka normalna stalnica, ki jo producira birokracija, če imamo predsednika vlade ali ne, bi končali vse v nekaj urah. Še več pove o tej delavnosti decembrska seja, kjer bi zadevo zaključili v dveh dneh. En dan bi bila vprašanja, drugi dan vsebinske zadeve, odpadki. Vse ostalo so bili predlogi, ki jih je v skladu z neuresničevanjem zavez iz koalicijske zaveze Šarčeve vlade predlagala opozicija. Ampak danes govorimo o nečem drugem, govorimo o spoštovanju ustave, o spoštovanju tega dokumenta. Govorimo o nespoštovanju sedeminpetdesetega člena ustave in številnih drugih. Sedeminpetdeseti člen ustave v drugem odstavku pravi: "Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev". Je obvezno in se financira iz javnih sredstev. In od številnih osnovnošolskih programih, programov, ki v devetindevetdeset odstotkih potekajo v javnih inštitucijah, kjer so ustanoviteljice lokalne skupnosti, jih je samo en odstotek tistih, ki potekajo, izobraževanje poteka v zasebni sferi. Šest šol je takih, in od šestih šol ima ena celo priznano stoprocentno financiranje trenutno, mislim, da gre za waldorfski program, ker se je vmes pač zakonodaja spreminjala. Torej ni dvoma o tem, ni dvoma o tem, da je odločba ustavnega sodišča, ki govori o tem, da je potrebno te stvari izenačiti, da morajo imeti vsi otroci ne glede na to, kje se šolajo in kje se izvajajo javno veljavni programi, enake izhodiščne možnosti. Mimogrede, tudi če pride do tega, tudi če pride do tega, do te uresničitve odločbe ustavnega sodišča, kar bi že moralo priti, popolne izenačitve ne bo. Pa ne v tem smislu, kot govori premier Šarec, ki je v uvodnem delu povedal, saj itak zasebne šole so v boljšem - mislim, da je uporabil celo izras - privilegiranem položaju, ker tam se plačuje šolnina. A res? Kdo pa plača prostore? Kdo zagotovi sredstva za učilnice? Kdo zagotovi sredstva za opremo, kjer v devetindevetdeset procentih javnih šol ta sredstva zagotavljajo občine oziroma država. V neprivilegiranem položaju so in bodo, kar se mene tiče, tudi ko bo odločba ustavnega sodišča v celoti uresničena. In glejte, govorimo o tristo tisoč evrih, o tristo tisoč evrih, ki bi uredili ta problem, o nekem banalnem znesku. Na drugi strani se je v slabem mesecu dni našla rešitev za problem tako imenovanih izbrisanih, kjer se je odločba ustavnega sodišča zgodila oziroma uredila v mesecu dni, gre za desetine milijonov evrov, desetine milijonov evrov brez kakršnekoli dodane vrednosti in brez kakršnekoli poprave krivic, ker bomo, zakaj se je ta zgodba zgodila, ker so bili nekateri odvetniki bolj spretni od drugih. Država je bila pač slabša, kar se advokatov, ki jih je imela na svoji strani pri tej zgodbi, tiče. Nič drugega. Tukaj pa govorimo o nekem relativno majhnem znesku, ki ne predstavlja nobene težave za državo. Govorimo o tem, da je že nekaj let protiustavnost, da je ta protiustavnost vsem pred očmi. Še več, premier Šarec se te protiustavnosti zaveda že vsaj od leta dva tisoč sedemnajst, ko je kandidiral za predsednika države, in kljub temu se danes spreneveda, kako ne nosi odgovornosti za kršitev ustavnega reda. Če jo že prej ni nosil od dvaindvajsetega enajstega, takrat ko je na vladi predlagal, da se ureditev, ki bi uresničila odločbo ustavnega sodišča oziroma dvanajstega, ki bi uresničila odločbo ustavnega sodišča, zavrne nosi to odgovornost od tam naprej. In danes mi v tem državnem zboru ne govorimo o tem, da bomo predsednika vlade obtožili protiustavnega ali nezakonitega ravnanja. Ne, danes govorimo o tem, ali bomo sprožili postopek, da ustavno sodišče o tem odloči. O tem govorimo. Govorimo o neki podobni zadevi, kot govorimo takrat, ko nekega poslanca začne pravosodje procesirati. Kar nekaj je bilo primerov v zadnjih desetih, petnajstih, dvajsetih letih. Ali se je, spoštovani gospe in gospodje, kdo od teh poslancev v zadnjih dvajsetih letih v tam parlamentu skliceval na imuniteto, pa je prišel pred poslance, pa rekel: "Dajte mi ščit, zaščitite me, dajte mi plašč imunosti pred pravosodnim sistemom, da me ne bodo procesirali." Pa so ga velikokrat marsikoga procesirali zaradi besed, ki jih je izrekel v tem državnem zboru. Nihče od njih te imunitete ni zahteval, Nihče. Premier Šarec jo danes od vas, od tistih, ki jim vlada, ki ste mu omogočili vladanje, vključno z Levico, pričakuje. On danes pred vami nastopa: Nedolžen sem, ampak verjemite mi na besedo, in me zaščitite, torej, ne izglasujte predloga za ustavno obtožbo, ne omogočite ustavnemu sodišču, da kot pravosodna institucija pove, sem kriv ali sem nedolžen." V kolikor resnično smatra premier, da je nedolžen potem bi danes bila njegova beseda, ki bi nekaj veljala in ki bi tudi pri ljudeh učvrstila ugled v njegovo kredibilnost in v kredibilnost te institucije, ta, da bi dejal: "Poglejte, popolnoma sem nedolžen, mislim, da je ta impičment zloraba opozicije oziroma Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke, vendar, želim, da se to dokaže pred ustavnim sodiščem. Torej, ne potrebujem vaše zaščite. Naj ustavno sodišče presodi, v skladu z določbami ustave, s sto devetnajstim in sto devetim členom." Temu ni tako seveda, temu ni tako. Danes, premier Šarec pričakuje, da ga boste zaščitili. To boste tudi storili. In ko nekateri govorijo o tem, kako je itak brezpredmetna ta ustavna obtožba, kaj se vendar Slovenska demokratska stranka in Slovenska nacionalna stranka gre, ko to sproža. Saj že vnaprej veste, da nimate dovolj glasov. Ja, seveda vemo. Če bi imeli dovolj glasov, gospe in gospodje, o tam danes ne bi tukaj debatirali. Ta država bi bila v polnem teku, kot bi vladal nekdo drugi, oziroma če bi imeli dovolj glasov in bi vladal gospod Šarec, pa bi kljub temu imeli dovolj glasov, bi ta zakon spremenili in nobene debate ne bi bilo potrebno o tem, ali naj predsednika vlade, gospoda Šarca, pred ustavnim sodiščem obtožimo, da ne spoštuje ustavnega reda Republike Slovenije. Nobene debate. Ampak to ni odgovornost nas. Mi smo postavili gospodu predsedniku ogledalo, pač pa vas, ki ste zavračali rešitve, ki bi ta problem uredile in ki boste danes zavrnili možnost, da o tem, ali je gospod Šarec v tem smislu kriv ali nedolžen, presodi ustavno sodišče. Nekaj je bilo tudi besed okrog tega, ko smo itak tule v parlamentu mi odgovorni in ne predsednik vlade, za to, da stvari niso uresničene. Smo odgovorni, vendar tisti, ki odločate, ste odgovorni, kajti tisti, ki nimamo večine, ne moremo prevzeti te odgovornosti in kaj se zgodi s tistimi, ki so v preteklosti delovali in odločali v nasprotju z ustavnim redom in v nasprotju z ustavo in zakoni, ste videli, ustava ne predvideva, da bi bilo možno poslance, obtožiti pred ustavnim sodiščem. Je pa ljudstvo tisto, ki nas izbira in ki je v treh letih izbrisalo politično stranko, ki ni spoštovala ustavnega reda, ki je delovala v nasprotju s tem in sprejemala čudne odločitve. Samo med dva enajst in dva štirinajst je delovala. Med dva štirinajst in dva osemnajst je neka politična stranka, ki je trenutno še v parlamentu, pa je v naslednjem sklicu očitno več ne bo, izgubila več kot dve tretjine glasov, in nekaj podobnega se bo, gospe in gospodje, zgodilo tudi z vami. Na koncu, kakorkoli obrnete, vam bo za te neprimerne in napačne odločitve sodilo ljudstvo. Danes pa smo tukaj zato, da preizkusimo, ali ima premier Šarec dovolj poguma in reče: "Gospodje, imam čisto vest, izglasujte, naj o moji krivdi odloči ustavno sodišče." Hvala.